A lisszaboni szerződés egy olyan időszakban született, amikor az Európai Unió tagállamai az alapelveket illetően lényegében mindenben egyetértettek. Az első alelnök úr utalt arra, hogy ezt a kormányok kivétel nélkül elfogadták, ratifikálták. Ma azonban másfajta időket élünk, ma vannak olyan tagállamok, tagállami kormányok, amelyek a közös európai értékek helyett az illiberalizmust és a populizmust éltetik, és azt mondják, hogy az európai értékek és hagyományok most már nem fontosak számunkra, a Nyugat hanyatlik és hasonló badarságokkal gerjesztik, terjesztik az egyre erősödő Európa ellenességet, Európai Unió ellenességet. Azt gondolom, hogy ez képtelenség, hogy a Tanácsban tagállami miniszterelnökök saját önös érdekeik okán folyamatosan képesek megakadályozni olyan döntéseket és törvényjavaslatokat, amelyek egész Európa számára fontosak lennének. Azt gondolom, hogy ha komolyan vesszük a Lisszaboni Szerződés újragondolását, akkor ezen a ponton kell elkezdenünk a munkát. Világossá kell tennünk azt, hogy csak akkor van esélye Európának, ha minél nagyobb összefogásra, minél több területen, minél nagyobb összefogásra törekszünk és egyértelmű elutasítjuk a populizmust és az illiberalizmust.